Stimate coleg, mă bucur că ați vorbit de poporul pakistanez, pentru că, de foarte multe ori, noi confundăm cetățenii dintr o țară cu deciziile unor lideri. Însă această rezoluție consider că este necesară și vă întreb se poate pune ceva în balanță cu viața oamenilor?

Sunteți de acord să existe în Pakistan încă pedeapsa cu moartea și să riscăm ca oameni nevinovați să ajungă să își piardă viețile, pentru o decizie a unor temporari conducători?